þrátt fyrir fjórðu málsgreinar tíundu greinar þingskapa um lengd þingfunda er það tillaga forseta að þingfundur geti staðið lengur í dag það er þar til umræðum um dagskrármál er lokið er óskað atkvæðagreiðslu um þessa tillögu forseta já það er óskað eftir atkvæðagreiðslu um þessa tillögu forseta og fer nú fram atkvæðagreiðsla